Paní předsedající, volný obchod obecně vytváří bohatství pro obě strany. Jak tedy jako proevropská politička mohu být proti ratifikaci současné dohody EU Vietnam? Protože tím dáme autoritářskému režimu bianko šek na obchod s největším ekonomickým blokem na světě bez vymahatelných podmínek. Ratifikací smluv dnes komunistické straně Vietnamu řekneme, že EU podporuje sledovací stát s monopolem jedné strany, který utlačuje své obyvatele.

zárukami lidských práv a demokratických reforem. Za 8 let vyjednávání této dohody se situace ve Vietnamu zhoršila. Nejde jen o lidská práva, nejsou li někomu dost. Zahodit silnou vyjednávací pozici je chyba i pro samotný obchod.

Otázka zní Skutečně chceme Evropu, kterou mohou autoritáři všech zemí hýbat, jak potřebují, bez nutnosti uvolnit své režimy?